Monsieur le Président, en 2011, en présentant sa candidature au Conseil des droits de l'homme des Nations unies, l'Inde s'était engagée à respecter les normes les plus élevées en matière de droits de l'homme. Le 21 novembre 2011, elle a pourtant été l'un des rares pays à voter contre la résolution de l'ONU sur le moratoire contre la peine de mort.

Les ONG estiment les condamnations à la peine capitale à plus de 130 chaque année. Pire, Christof Heyns, rapporteur spécial de l'ONU, qui s'est rendu sur place en 2012, s'est déclaré préoccupé par le fait que la peine de mort puisse être prononcée apparemment de façon croissante, et a insisté pour qu'elle ne puisse plus l'être que pour les crimes les plus graves visés par l'article 6 du pacte international des droits civils et politiques.

Tout cela n'est pas digne d'un pays qui devrait être la plus grande démocratie du monde. La peine de mort est toujours intolérable. Il ne peut y avoir d'exception. C'est une peine barbare, indigne du 21e siècle. Les autorités indiennes devraient se ressaisir et revenir dans le camp des abolitionnistes, de droit ou de fait, comme elle l'a été pendant huit ans, de 2004 à